Panie Przewodniczący! Tak naprawdę mój szacowny poprzednik pan Staes powiedział to, co ja chciałem powiedzieć. Oczywiście możemy mówić, że OLAF jest potrzebny, że powinien być lepiej kontrolowany to jest wszystko bla, bla. My musimy mówić o konkretach poprawki, o których mówimy, są takimi instrumentami, które pozwolą OLAF owi być instytucją bardziej skuteczną, tak jak tego chcą obywatele, podatnicy europejscy, ale także będą pozwalały lepiej kontrolować tę instytucję.

Te poprawki chcemy poprzeć, podobnie jak poszerzenie zakresu wewnętrznej kontroli legalności działań OLAF.